Señor Presidente, el Parlamento Europeo, el mismo que exige a la Comisión la firma de agresivos tratados comerciales con los países en desarrollo, que facilita la penetración de las grandes multinacionales en sus economías, finge sorprenderse de sus trágicas consecuencias, que no son otras nada más que la expulsión de los campesinos de sus tierras y la explotación de los trabajadores en las fábricas exportadoras. Queremos hacer un llamamiento al Gobierno de Camboya que asegure el respeto de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia sindical y laboral, permitiendo a los trabajadores organizarse frente a las multinacionales también que frene y revierta el terrible acaparamiento de tierras por parte de las grandes agroexportadoras. Pero la responsabilidad de Europa va más allá de recordar estos principios fundamentales Europa debe actuar para que el reconocimiento pleno de los derechos laborales y del derecho a la tierra esté incluido en sus acuerdos de asociación y cooperación, especialmente con los países menos desarrollados. Solo así podrá evitar colaborar en la explotación de trabajadores que ahora denuncia.